Parece que ahora están ustedes preocupadísimos por los menores migrantes, pero no piensan en los menores cuando se construyen vallas, cuando cierran fronteras, cuando niegan visados, cuando abren centros de detención o cuando firman acuerdos con Turquía, Afganistán o Libia y alimentan a las mafias. Y todo lo que sucede con los menores es fruto de esas políticas que ustedes no cuestionan.

otros, muchos, en la calle, sin escolarizar— y al Gobierno de España no se le ocurre otra cosa para solucionar esta situación que ponerse a negociar un acuerdo con el Reino de Marruecos para deportarlos, para deportar a los menores.